Voorzitter, kanker is een verschrikkelijke ziekte die heel veel leed en verdriet veroorzaakt.

In Europa is dieseldamp voor het eerst erkend als kankerverwekkende stof. Daar ben ik eerlijk gezegd best trots op. Maar onze ambitie moet natuurlijk hier niet stoppen.

Ik vind dat wij ervoor moeten vechten dat niemand kanker krijgt door het werk. Daarom roep ik de commissaris en zijn opvolger op om strengere normen te maken voor alle schadelijke stoffen die kanker veroorzaken. Want, laten wij eerlijk zijn, ziek worden van je werk is toch niet meer van deze tijd!